Pour autant, il ne faut pas oublier les emplois concernés par la décision qui nous occupe aujourd'hui.

En sauvegardant le thon, nous protégeons certes une espèce dangereusement prisée, mais nous encourageons aussi le maintien d'une activité de pêche plus équilibrée, plus durable, une pêche destinée à notre marché intérieur et porteuse d'emplois.

Quelle est la vision de la Commission sur le sujet? De plus, mon inquiétude, comme celle de nombre de mes collègues, porte sur l'équité. Comment garantir que des bateaux battant pavillon de pays comme la Tunisie, la Lybie ou autres appliqueront l'interdiction du commerce international avec une rigueur comparable à la nôtre? Quelles seront les nouvelles mesures de contrôle et de sanctions? La politique de durabilité de nos activités économiques se doit d'être concrète, parfois même impopulaire dans certains secteurs, mais j'espère que la Commission et le Conseil ne perdent pas de vue les ajustements nécessaires à la mise en œuvre de ces mesures.